Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu den skeptischen Kollegen, die eben gesprochen haben, sagen, dass wir Sozialdemokraten diese Initiative gerade deshalb unterstützen, weil es eben keinen profitorientierten Handel mit Informationen, mit diesen geben wird.

Aber wir haben darauf geachtet, dass für diese Richtlinie eben auch die Freiwilligkeit der Kommunen, hoher Datenschutz und Urheberrechte gelten. Die Richtlinie ist unkompliziert, sie ist unbürokratisch, weil sie keine neuen Stellen erfordert. Und ich hoffe, dass auch die Kulturwissenschaften, die Journalisten, Künstler und Wissenschaftler diese neue Möglichkeit nutzen. Ich halte es nicht für selbstverständlich, dass alle Mitgliedstaaten bereits so frei sind mit ihren Informationen, wie sie es sein könnten. Darum hoffe ich, dass sich mit dieser Richtlinie eine neue Kultur der Informationsfreiheit in ganz Europa entwickeln wird.